Měly by být nástrojem pro efektivní využívání stávajících iniciativ, programů, finančních nástrojů, platforem spolupráce a institucí. Makroregionální strategie mají být také rámcem pro lepší fungování Unie a jejího vnitřního trhu a platformou pro navazování obchodních vazeb mezi podnikatelskými subjekty. Měly by sloužit racionalizaci a lepšímu strukturování přístupu k výzvám, kterým čelí větší evropské přeshraniční geografické celky. Jak výzvy, tak nástroje však musí být jasně definovány.

Je proto žádoucí volit strategický přístup k této problematice, a to zejména co se týče aspektu počtu strategií, koncentrace, charakteru projektů a správy.

Role a budoucnost makroregionálních strategií sice souvisí s debatou o budoucím využití evropských fondů, avšak přesahy do diskuse o budoucí architektuře politiky soudržnosti a předjímání potenciálních finančních alokací určených pro jednotlivé státy v rámci příští finanční perspektivy jsou podle našeho názoru v dnešní debatě nadbytečné.